Lieber Herr Kollege Albrecht, selbstverständlich stimme ich in dieser Allgemeinheit dem, was Sie gesagt haben, zu. Es geht hier nicht darum, dass wir das perfekte System haben. Es geht hier darum, dass ein erster Schritt getan wird. Ich stehe schon dazu, dass wir diesem Schritt zustimmen müssen.